Aber wir sind auch Weltmeister bei Energiekosten für kleine Unternehmen und private Haushalte, gerade in rückständigen Regionen.

Deshalb ist es gut, dass die Kommission die Folgen der Gesetzgebung dieses Mal genauer analysiert hat, überlappende Gesetzgebung vermeidet, genauer, aber noch nicht ausreichend. Ich glaube nämlich nicht, dass eine verbindliche Einsparvorgabe von 30 für alle Länder und für alle Branchen Sinn macht. Denn diese Einsparvorgabe gilt auch für grüne Energie. Wenn wir grüne Energien in Autos und Gebäuden wollen, können wir nicht gleichzeitig diesen Strukturwandel durch Einsparzwänge für regenerative Energien verhindern.

40 obwohl die Folgenabschätzung der Kommission sagt, das würde das ETS System konterkarieren. Wir müssten erneut eingreifen, Zertifikate vom Markt nehmen, die Industrie wäre erneut verunsichert und enttäuscht von Europa. Deshalb lasst uns auch beim Thema Energieeinsparung ambitioniert bleiben, aber bitte überziehen wir nicht, weil wir ansonsten Europas Industrie vertreiben. Wir sind gegen planwirtschaftliche Einsparzwänge, die auf Jahrzehnte angelegt sind. Wir sind für Energiegesetzgebung, die atmet, für maßvolle Energieeinsparung im Einklang mit Anreizen und Märkten.